Cet accord est un accord de la honte. Ce n'est pas un accord qui réglera le problème.

La Turquie sera impitoyable sur l'application des volets de l'accord qui prévoient la libéralisation totale du régime des visas, la relance du processus d'adhésion et le versement des 6 milliards d'euros promis.